Señor Presidente, intervengo para manifestar la posición de mi Grupo en contra, y voy a decir por qué porque me parece inoportuno presentar esta propuesta hoy por la mañana, pero, además, porque esto supondría una falta de respeto a todos los grupos parlamentarios que han presentado un texto de resolución. Ayer mismo estuvimos tres horas para ver cómo sacar esto del debate político y no centrarnos en lo que puede estar pasando en España, y fuimos capaces, con el esfuerzo de todos los grupos, desde unas posiciones y desde otras posiciones, de llegar a un texto común. Fuimos capaces de llegar a un texto de resolución compartido y fuimos capaces, en la misma reunión, de negociar las discrepancias. Por tanto, creo que, si es inoportuno, este Parlamento, si no se manifiesta ante una situación como ésta, ¿cuándo va a hablar este Parlamento?